Es una persecución religiosa —tengámoslo claro— de terroristas islamistas contra cristianos. Se les está asesinando a sangre fría por el mero hecho de profesar una fe.

Estos ataques son ataques a todo lo que Occidente y la Unión Europea representan, son ataques a nuestros valores, a nuestro estilo de vida en definitiva, ataques contra nuestra libertad. No podemos permanecer impasibles.